Para superar estas barreras, las respuestas tienen que ser integrales. Es necesario combatir la segregación en el mercado laboral, pero también en la educación, la formación y las tareas de cuidados. Debemos reducir la precariedad de las trabajadoras en los llamados sectores feminizados, como el trabajo doméstico y de cuidados. Y necesitamos, asimismo, escuelas infantiles y servicios de asistencia para personas dependientes, que sean públicas, accesibles, suficientes y de calidad. Debemos luchar contra la discriminación directa e indirecta que existe en el mercado laboral, garantizar que haya igual retribución para un mismo trabajo, combatir las formas atípicas y precarias de los contratos laborales, que afectan sobre todo a las mujeres, y garantizar una redistribución de los cuidados con, por ejemplo, permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.